Gospod minister, zdaj, vi ste tudi notri povedali eno letnico, a ne, da je bilo odlagališče zaprto tisoč devetsto devetinosemdesetega leta. Če se, če se prav spomnim. Tovarno usnja Šoštanj smo podirali pa dva tisoč drugega leta. Se pravi, odlagališče je bilo že zaprto, pa se gor ta, bi rekel, tem bi rekel, ostanki od predelav vseh teh mislim teh kož čevljarskih, ker so tudi, bi rekel, težke pa elementi, pripeljali na to odlagališče. Se pravi, po zaprtju, trinajst let po zaprtju. Tu mene zanima. Pa zdaj gleda, da sem izvedel, kdo bo pač nosil stroške pa naloge, je to premogovnik, ne pa kje ima pa premogovnik ta sredstva? V ceni premoga? Ali bo dobil kakšna sredstva iz podnebnega sklada? Ker vemo, da iz naše doline v ta podnebni sklad pride veliko sredstev na račun COdva kuponov. pa dobro, da se to nekaj malo tudi nazaj not zapelje. Če govorimo o nekih razvojno naravnanih pa podnebnih spremembah, dajmo še malo na ekologijo malo pogledati. Mislim, da tu, pa če jih sploh gledamo, da se ta jezera enkrat imamo notri žive, se pravi imamo ribe, je hrana, drugič so pa tudi namenjena za turizem. In zdaj imeti neki turizem, zgodbo, odzadaj imaš pa neko zadevo , ko ni v redu, pa je to malo sporno. To midi hitro pride in pol ti turista težko dobiš, izgubiš ga pa zelo hitro. Zato me zanima konkretno, kako vaše mnenje, da se pripeljalo gor ta zadeva po zaprtju pa kje so sredstva? Kje bo premogovnik dobil sredstva ta zadeve. Hvala.